Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nowotwory są drugą główną przyczyną zgonów na świecie, w tym zwłaszcza nowotwór płuc i piersi. W zeszłym roku nowotwory doprowadziły była już o tym dzisiaj mowa do 9 milionów 600 tysięcy zgonów na świecie, co oznacza, że co szósty przypadek śmierci spowodowany jest właśnie przez nowotwór. Pomimo faktu, że Unia Europejska, w tym Parlament Europejski, podjął sporo środków zaradczych w ramach zwalczania raka w krajach członkowskich, wciąż zmagamy się z niedostatecznymi przedsięwzięciami finansowymi i logistycznymi. I zwłaszcza teraz, kiedy dziesięć państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym mój kraj, uczestniczy w wydarzeniu Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, chciałabym wezwać Radę Europejską i Komisję Europejską do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej państw członkowskich, aby zagwarantować dostępność leków po przystępnych cenach w całej Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza leków przeciwnowotworowych. Nie tylko jako poseł do Parlamentu Europejskiego, ale również lekarz z wykształcenia uważam, że pacjenci w Unii Europejskiej powinni mieć równy dostęp do najnowszych terapii bez względu na miejsce urodzenia, ponieważ w obliczu choroby wszyscy możemy stać się pacjentami, których wyzwaniem jest walka z chorobą.